atkvæðagreiðslur verða um klukkan ellefu í dag forseti vill geta þess að í dag fer fram utandagskrárumræða um hernað gaddafís gegn líbísku þjóðinni og viðbrögð alþjóðasamfélagsins málshefjandi er háttvirtir þingmenn gunnar bragi sveinsson og til andsvara verður hæstvirts utanríkisráðherra össur skarphéðinsson umræðan fer fram upp úr klukkan ellefu að loknum atkvæðagreiðslum forseti gerir síðan ráð fyrir að það verði atkvæðagreiðslur aftur